Hvala lepa za besedo. ne vem, če se sicer zavedate, ampak samostojni podjetnik, ko je na bolniški, ne prejema nobene plače, pa še prispevke si mora, plačati sam, ti pa so od tristo dvainsedemdeset evrov naprej. Ni tako malo, ne, sploh, če opravljaš takšno dejavnost, ki ti ne ne zagotavlja, dovolj dobrega, preživetja in, nimaš, dovolj denarja pripravljenega za, za hude čase. Če pa zaradi bolezni že prekinejo delo, pa lahko izgubijo naročila, lahko izgubijo, sigurno zgubijo dohodek, ali pa celo zaprejo, dejavnost. Imajo sicer še eno možnost, ki verjamem, da se jo najpogosteje poslužujejo, to je pa, da delajo bolni. Mi teh problemov nimamo, mi gremo na bolniško, kadar želimo. Oni pa imajo te probleme, in tukaj smo zato, da jih rešujemo. Zaradi njihovega statusa prvih trideset dni, kar pomeni praktično dvainštirideset koledarskih, dni, bolniške ne morajo za bolniško ne morejo uveljaviti, nadomestila. Zato smo v Novi Sloveniji predlagali, da ta čas skrajšamo na petnajst dni, in da jim bistveno pripomoremo. Sem pa poslušal vaša stališča in me čudi, zakaj ne podprete takšnega, predloga. In sem prišel tudi do ene ugotovitve, in sicer, da je med nami in vami razlika samo v eni črki - v črki "m" in v črki "v", se pravi, med "mi" ali "vi". Če bi to predlagali vi, bi podprli, tako ker smo pa predlagal mi, pa tega ne boste podprli. Jaz vam podajam roko, jaz, čakam, da boste, prišli s predlogom za dvig, minimalne plače, ki jo bom z največjim veseljem podprl, tudi če jo boste predlagali, vi, seveda, če bo usklajena s socialnimi, partnerji. bom podprl tak predlog, čakam. Vi pa našega očitno ne, ki je dober za samostojne podjetnike, dober je za naše državljane, ki ki so samostojni podjetniki. In res ne morem razumeti, samo sodelovanje namreč, bo obrodilo bo obrodilo, sadove. Espe in pa bolniška je neki koncept, ki deluje samo v nekih glavah zdravih uradnikov, ki pač določajo vsa ta pravila. Hvala lepa.